Já se přiznám, že k této věci se můj názor vyvíjel, ještě pokud se tato námitka projednávala na minulém plénu, tak jsem si dovolil kritizovat pana komisaře za určitou laxnost v této věci, právě pokud jde o opatřování vědeckých poznatků. Bylo mi vysvětleno rovněž zástupci zemědělců, že glyfosát je sice pravděpodobně rakovinotvornou látkou, nicméně je stejně tak pravděpodobně rakovinotvornou látkou jako např.

Já jsem se tedy ve výsledku připojil k návrhu kompromisu, který tedy byl předložen zde v této sněmovně a byl tedy i schválen, a změnil jsem i svůj názor, který jsem měl minule a který jsem měl možnost prezentovat na plénu poté, kdy jsem byl seznámen s konkrétními poznatky, které prezentovali právě např.